Allereerst de rol van de Verenigde Naties. Het verslag stelt dat de uitvoering van de controle op geschonken EU middelen bij de VN ronduit slecht is. Verslagen richting de EU zijn vaag en komen te laat. De Rekenkamer wordt tegengewerkt bij het toegang krijgen tot informatie over uitgevoerde projecten en het ontbreekt aan transparantie, efficiëntie en doeltreffendheid bij het beheer van de geldmiddelen. Eerder geëiste hervormingen worden simpelweg niet doorgevoerd. Dan de kostenefficiëntie bij hulpverlening in het algemeen. Uit eigen onderzoek weet ik dat bij EU ontwikkelingsprojecten fraude plaatsvindt. Dankzij OLAF en de Rekenkamer komen zaken aan het licht. Mijn inzet is erop gericht dat dit veel meer gaat gebeuren en ik zal hier namens de PVV uiteraard hard voor strijden. Onvoorstelbaar dat ondanks al deze ernstige zaken toch verhoging van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking wordt voorgesteld.